La llamada al multilateralismo, especialmente los foros internacionales de las Naciones Unidas, la cooperación en asuntos medioambientales, de desarrollo sostenible, de gestión de bosques y recursos hídricos, de educación, así como en temas relacionados con energías renovables y cooperación tecnológica nos parece muy acertada, muy positiva.

Indudablemente, también es importante, dentro de la asociación, el liderazgo de Brasil, uno de los líderes del proceso de integración regional a través de Unasur. Es decir, tiene toda una serie de puntos importantes que animan también a que la propia sociedad civil se incluya en estas negociaciones. Ahora bien, hay aspectos del informe que no nos gustan —por eso nos vamos a abstener—, como es, en primer lugar, el que se recomiende acabar con el proteccionismo económico en Brasil.

yo creo que el proteccionismo hoy es una realidad. Los vientos que soplan para acabar, para reducir la crisis apuntan indudablemente a la intervención pública de la economía, de las administraciones

Además, un punto muy importante que no nos gusta es que se pide la participación conjunta en proyectos de investigación nuclear, en especial el proyecto del reactor termonuclear ITER. Yo creo que para nosotros esto no es conveniente, no estamos a favor de la energía nuclear. Creo que con una eficiencia en el consumo energético, más energías renovables, podemos prescindir de una energía altamente nociva para la humanidad y, por lo tanto, esto nos lleva, a pesar de los puntos positivos, a la abstención. En relación con el informe sobre México,

México funciona en nuestro acuerdo de asociación estratégica desde 1997 y, por lo tanto, tenemos ya un balance que nos permite juzgar si va bien, si va todo lo bien que desearíamos o si no va todo lo bien que desearíamos. Nosotros también nos vamos a abstener en este informe por varias razones. En primer lugar, porque creemos que en el informe se obvian consecuencias negativas en términos económicos.

Indudablemente la inversión extranjera en México se concentra en unos pocos sectores y no ayuda a expandir las economías domésticas.